virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum kjarni þessa máls er að hveta fólk þá sem það geta til að spara til húsnæðiskaupa húsnæðisbygginga eða verulegra endurbóta lagt er til samkvæmt frumvarpi þessu að breytingin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán í frumvarpinu kemur fram með leyfi forseta fyrsta grein á eftir orðinu persónuafsláttur í sjöunda tölulið tuttugustu og áttundu greinar laganna kemur skattafsláttur vegna húsnæðissparnaðar önnur grein við lokamálslið þriðju málsgreinar sextugustu og sjöttu greinar laganna bætist og ekki heldur vaxtatekjum af húsnæðissparnaðarreikningi þriðja grein við sextugustu og sjöundu grein laganna bætist nýr stafliður svohljóðandi mönnum sem um ræðir í fyrstu og annarri málsgrein sextugustu og sjöttu greinar og ekki hafa náð þrjátíu og fjögurra ára aldri á tekjuárinu er heimilt að stofna einn húsnæðissparnaðarreikning sem veitir rétt til skattafsláttar innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem greinir í þessum staflið hver maður getur aðeins átt einn húsnæðissparnaðarreikning húsnæðissparnaðarreikningar eru sérstakir reikningar sem eru stofnaðir til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota og bera nafn og kennitölu eiganda viðskiptabankar og sparisjóðir sem bjóða upp á slíka reikninga þar með talin þeir sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki innan evrópska efnahagssvæðisins í aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða færeyjum skulu fyrir fram leita eftir staðfestingu ráðherra að tekjuári liðnu skulu þeir viðskiptabankar og sparisjóðir sem fengið hafa staðfestingu veita ríkisskattstjóra upplýsingar á því formi sem hann ákveður um innstæður hvers manns á

prósent af innleggi hvers tekjuárs en þó aldrei hærri fjárhæð en tvö hundruð þúsund krónur vegna hvers tekjuárs húsnæðissparnaðarreikningar skulu vera bundnir til tíu ára frá þeim tíma er fyrst var lagt inn á reikning færi reikningseigandi sönnur á kaup íbúðarhúsnæðis til eigin búsetu eða að hafin sé bygging eða verulegar endurbætur sem nemi að minnsta kosti tuttugu prósent af fasteignamati slíks húsnæðis skal heildarinneignin vera honum laus til ráðstöfunar að því marki sem nemur kostnaði vegna þessa enda séu þá full tvö ár liðin frá því að sparnaður hófst sama gildir ef færðar eru sönnur á kaup á búseturétti til eigin búsetu samanber lög númer sextíu og sex tvö þúsund og þrjú verði ekki af kaupunum byggingu eða endurbótum skal leggja úttekið fé aftur inn á reikning innan þriggja mánaða frá því að ljóst er að af þeim verður ekki börn skulu njóta skattafsláttar samkvæmt fyrstu málsgrein vegna tekna sem um ræðir í annarri málsgrein sextugustu og fjórðu greinar nemi afslátturinn hærri

getur átt innstæða á húsnæðissparnaðarreikningi er undanþegin aðför skuldheimtumanna við andlát innstæðueiganda rennur innstæðan til dánarbúsins án bindingar nánari fyrirmæli um form og efni húsnæðissparnaðarreikninga skulu koma fram í reglugerð þar með talin um svigrúm til skilmálabreytinga útborgun innstæðu heimildir til framsals innstæðu og veðsetningar heimildir til flutnings innstæðu og réttindi reikningshafa að öðru leyti

og fertugasta löggjafarþingi og á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en hefur ekki hlotið efnislega meðferð það er nú endurflutt óbreytt í frumvarpinu eru lagðar til sérstakar skattaívilnanir til handa þeim sem ástunda sparnað vegna húsnæðisöflunar kemur frumvarpið því til viðbótar öðrum opinberum úrræðum sem auðvelda eiga fólki að eignast húsnæði en af þeim sem fyrir eru má nefna vaxtabótakerfið og íbúðalánasjóð lagt er til að reglubundinn sparnaður til húsnæðisöflunar sem stofnað er til fyrir þrjátíu og fjögurra ára aldur í formi samningsbundinna innlána hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum veiti reikningseiganda skattafslátt innan vissra marka sparnaðurinn ráðherra falið að setja nánari reglur bæði um form og efni sem ætla verður að hann geri að höfðu samráði við samtök fjármálafyrirtækja og aðra hlutaðeigandi aðila einnig er lagt til að vaxtatekjur af umræddum reikningum verði undanþegnar fjármagnstekjuskatti frumvarpið gerir ráð fyrir að börn undir sextán ára aldri sem ekki teljast sjálfstæðir skattaðilar geti notið skattafsláttarins og jafnframt að því sem óráðstafað er verði ráðstafað til framfærenda þess að jöfnu séu framfærendur tveir